Személye szimbolikus, ezért kitüntetésének visszavétele azt jelezné, hogy a jogállam, jogbiztonság gyengébb ma Romániában, mint a múlt szellemeinek újraélesztői. Megkérem Basescu államfőt, fontolja meg alaposan, visszavonja e Tőkés kitüntetését csupán azért, mert él szólásszabadságának jogával. Megkérem az alapjogi biztos asszonyt, hogy ne engedje ma Romániában a szólásszabadság ilyen meghurcolását, az egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítását, vagy az igazságszolgáltatás révén történő jogfosztásokat, a jogbiztonság csorbítását.